Pane předsedající, kolegyně a kolegové, je evidentní, že dvojí kvalita potravin trápí zejména spotřebitele v nových členských státech EU. Je prokazatelné, že na trhu dostanete výrobky se stejnou značkou a stejným obalem, jako se prodávají např. v Německu, ale jejich kvalita, složení a použitá receptura je naprosto odlišná.

Vymlouvat se na to, že čeští spotřebitelé mají jiné chutě nebo cenové preference než ti němečtí, mi připadá naprosto směšné.

Je jistě správné revidovat směrnici o nekalých praktikách, nicméně jsem proto, aby diskriminační praktiky vůči spotřebitelům byly vloženy jako další položka na tzv.

Podepsal jsem v tomto duchu i pozměňovací návrh kolegyně Sehnalové a apeluji na všechny kolegy, kteří chtějí pro spotřebitele v EU něco udělat, aby tento návrh podpořili. Pevně doufám, že sliby nezůstanou jenom na papíře, nechceme přece mít v Evropě dvojí kvalitu spotřebitelů.